Herr Juncker, wie ist denn das, wenn Sie gesagt haben Man muss lügen, wenn es ernst wird? Und, Herr Juncker, wie ist denn das, wenn Sie gesagt haben Man fährt den Zug der Zentralisierung immer weiter voran, und man wartet, ob nicht ausreichend Widerstand aus der Bevölkerung gegeben ist, und dann macht man weiter?